Zo skúseností v mojej krajine si však dovolím poukázať na jeden osobitý aspekt tiež vedúci k nezamestnanosti mladých.

Viaceré spoločnosti z oblasti automobilového a elektronického priemyslu hľadajú pracovníkov na rozšírenie výroby. Naši mladí ľudia, napriek tomu, že z nich je cca.